eru stór tíðindi sem blasa við okkur hér í dag en við framsóknarmenn fögnum því að ríkisstjórnin hafi loksins axlað ábyrgð um leið segjum

í hugum okkar framsóknarmanna hefur það ekki bara blasað við að hér væri bankakreppa og efnahagskreppa heldur einnig stjórnarkreppa ríkisstjórnin hefur í rauninni aldrei verið í stakk búin til þess að taka á þeim vanda sem blasir við íslensku þjóðinni þjóðin hefur þegar kveðið upp sinn dóm við heyrum það á mótmælum út um allt land að það er samhljómur um að ríkisstjórnin var vanhæf kannski má orða það þannig að þegar uppsagnarbréfið kom þá sögðu menn nei við tökum ekki uppsögninni við ætlum sjálfir að segja upp nú verður að mynda starfhæfa ríkisstjórn þeirri ríkisstjórn bíða risavaxin verkefni það verður að taka stórar ákvarðanir það verður að taka á þessu með almennilegum vettlingatök þjóðin getur ekki beðið lengur hér duga engin vettlingatök svo ég leiðrétti það svo held ég áfram það versta sem þessi ríkisstjórn boðaði var að það var óvissa óvissa handa heimilunum óvissa fyrir fyrirtækin og í rauninni standa landsmenn uppi með það í dag að það veit enginn hvert framhaldið er það verður að ráðast strax í það að vinna bug á atvinnuleysinu þjóðin þolir ekki fimmtán prósent atvinnuleysi það verður að vinna bug á vanda heimilanna það að fimmtíu prósent heimila landsins séu tæknilega gjaldþrota er algjörlega óviðeigandi niðurstaða og atvinnulífið það þarf að koma því í gang atvinnulíf með tuttugu prósent stýrivexti nær ekki að þróa sig áfram við framsóknarmenn höfum lýst því yfir og það tilboð stendur enn að við erum til í að verja minnihlutastjórn samfylkingar og vinstri grænna falli við teljum okkur ekki í stakk búna til þess að taka sjálfir sæti í ríkisstjórn okkur skortir til þess umboð kjósenda en ef það verður raunin að þá munum við framsóknarmenn að sjálfsögðu axla ábyrgð í þeim efnum tilboð okkar í stjórnarandstöðunni um þjóðstjórn stendur að sjálfsögðu einnig en við viljum samt taka það fram að okkur finnst ansi rýrt að það skuli koma upp aftur núna þegar við töldum að það þyrfti að liggja fyrir fyrir jól af því það hefði þurft að gerast þá við framsóknarmenn munum setja það á oddinn að hér verði samþykkt frumvarp sem við leggjum fram um stjórnlagaþing það verður að ráðast í það verkefni strax að endurvekja traust almennings á störfum þingsins það verður að skilja á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds það verður að auka eftirlitshlutverk nefnda þingsins þannig að boðvald þeirra yfir framkvæmdarvaldinu sé skýrt og ótvírætt það eru stór tíðindi sem blasa við íslensku þjóðinni við fögnum því að ríkisstjórnin hefur loksins axlað ábyrgð og ég vil sérstaklega fagna orðum hæstvirts utanríkisráðherra um að forustumenn flokkanna sem glíma við erfið veikindi taki sér frí og nái að endurnýja starfskraftinn sinn þjóðin þarfnast þess og við framsóknarmenn munum leggja okkar af mörkum til þess að endurreisa þetta þjóðfélag